Io penso anche al mio paese, all'Italia, insieme a Ungheria e Repubblica Ceca, siamo gli unici paesi a dare priorità ai veicoli alimentati a gas naturale, anziché ai veicoli elettrici. È una visione improntata su un modello fossile, illogico e anacronistico. Il Movimento 5 Stelle ovviamente vuole superare questa logica e recuperare il ritardo nella diffusione di auto elettriche, a beneficio ovviamente dell'ambiente, del clima e dei cittadini. Non è solo una questione di infrastruttura serve maggiore impegno da parte dei costruttori di auto che purtroppo, ad oggi, non danno alcuna rassicurazione e alcuna garanzia sufficiente di impegno, anche per non perdere il vantaggio competitivo poiché appunto, come è stato ricordato dal collega Turmes, ormai la Cina ci sta superando anche in questo.